Un récent sondage indique que la situation en matière de sécurité alimentaire s'est détériorée depuis dix ans aux yeux des Européennes et des Européens, et un consommateur sur trois reste méfiant vis à vis de la qualité des produits.

Concernant le code couleur, nous sommes favorables à ce code couleur si celui ci est accompagné d'une référence aux valeurs nutritionnelles exprimées en pourcentage.

Nous souhaitons l'élaboration d'un règlement spécifique aux vins et boissons spiritueuses dans les trois prochaines années au lieu des cinq années proposées par la Commission européenne. Voilà ce que je souhaitais indiquer, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire.